Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, là c'est un petit coup de gueule le président du lobby des constructeurs automobiles, M. Tavares, nous a traités, nous législateurs européens, d'amateurs parce que nous voulons réduire les émissions de CO2 pour les voitures en Europe. Amateurs, parce que nous entendons les jeunes qui marchent pour défendre le climat, qui attendent de nous que nous agissions avec responsabilité pour protéger les générations futures. Les transports représentent 30 des émissions de CO2 en Europe, dont la majeure partie provient du transport routier.

2030. Celui qui repousse à plus tard la lutte contre le réchauffement climatique n'est qu'un climatosceptique.